Je pense vraiment que toutes celles et tous ceux, mais toutes celles, en particulier, qui font ce choix de vie ne doivent pas être pénalisées en fin de carrière quand, effectivement, elles doivent pouvoir bénéficier d'une pension décente. C'est tout l'objet et toute l'attention que leur porte le Conseil pour le moment.